Die blaue Karte ist nicht für eine Stellungnahme, sondern für eine Frage. Und wenn Sie nach 25 Sekunden nicht zur Frage gekommen sind, habe ich auch keine Hoffnung, dass die Frage gestellt wird.

Aber bei allem Verständnis Die blaue Karte ist für eine Frage, nicht für ein Statement, auch wenn man noch so empört ist.